Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Jede Katastrophe, egal ob Unwetter, Brand oder Unfall, stellt uns vor neue Herausforderungen. Wir leben heute in einer hoch technisierten, hochsensiblen und spezialisierten Welt, und wir sind mehr und mehr auf Fachspezialisten angewiesen. Innerhalb Europas muss es mittlerweile zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass wir uns gegenseitig über unsere Grenzen hinaus helfen, dass die Mitgliedstaaten einander gegenseitig unterstützen. Die grenzübergreifenden Übungen von Feuerwehr und Katastrophenschutz müssen im tiefsten Interesse der Mitgliedstaaten liegen und finanziell gut ausgestattet sein. Wir müssen wirksame Vereinbarungen im Bereich der Logistik im Vorfeld treffen.

Diese Nummer muss aber immer wieder bekannt gemacht werden, damit sie sich fest in den Köpfen der Menschen einprägt. Bei aller guter Ausrüstung, bei allen guten Organisationen brauchen wir aber zu allererst die Menschen, die sich mit viel persönlichem Engagement bei den Katastrophen einsetzen. Ihnen gilt an dieser Stelle auch ein ganz besonders herzliches Dankeschön.